Koalicja muzułmańskich ugrupowań Seleka od wielu miesięcy dopuszcza się zbrodni na ludności chrześcijańskiej, której sytuacja staje się coraz poważniejsza. Dalsza eskalacja może doprowadzić do masowych mordów na tle religijnym. Wzywam strony konfliktu do wyrzeczenia się przemocy i do rozpoczęcia dialogu. Winni zbrodni muszą zostać osądzeni. Aby móc zapobiec przede wszystkim katastrofie humanitarnej, niezbędne jest zaangażowanie organizacji międzynarodowych.